Ich berichte über die Stellungnahme des ITRE Ausschusses zu der Konzessionsrichtlinie.

Wir haben ja lange dafür gebraucht die Stellungnahme des ITRE ist jetzt 14 Monate alt. Einige Forderungen sind berücksichtigt, andere nach dem Trilog nicht. Ich möchte trotzdem dem Kollegen Juvin ausdrücklich danken, auch wenn zwei unserer Hauptforderungen nicht berücksichtigt wurden. Das Erste ist die Konsequenz aus dem Altmarkt Urteil, dass private Beteiligungen bis zu maximal 10 die Ausnahmeregelung nicht tangieren dürfen. Das ist nicht übernommen worden. Und das Zweite ist die Frage der Wasserversorgung. Hier war relativ weitgehend ein vernünftiger Kompromiss ausgehandelt worden, der allen Belangen zu Recht Rechnung getragen hat.

Deshalb werden wir auch in Zukunft mit den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs in der Wasserversorgung rechnen müssen.